Er zeigt auch was ganz wichtig ist dass sich die Menschen in der Europäischen Union zunehmend an diese Stelle wenden. Was für mich ganz wichtig war Es wurde auch deutlich, dass wir eine gute Verzahnung, eine gute Kombination zwischen dem Europäischen Bürgerbeauftragten und dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments haben. Beides bedingt sich einander, beides ergänzt sich einander. Wo man normalerweise in der Politik Kompetenzstreitigkeiten vermutet, ist das hier nicht der Fall. Ich kann zumindest für die jetzige Legislaturperiode sagen, dass wir uns wunderbar ergänzen, dass wir uns gegenseitig helfen. Wenn man so will, stehen bei beiden Institutionen nicht die Kompetenzen, sondern die Bürger im Mittelpunkt.